Herr Präsident! Auch die ECR möchte sich bei Herrn Proust bedanken, nicht nur für die konstruktive, sondern auch für die angenehme Atmosphäre, die Sie geschaffen haben. Der Schutz vor ausländischen Übernahmen und Investitionen aus Gründen von Sicherheit und öffentlicher Ordnung ist legitim.

es darf die große Mehrheit legitimer Interessen nicht abschrecken.

Großen Wert legt die ECR darauf, dass dieses Instrument nicht aus protektionistischen Gründen eingeführt beziehungsweise angewendet wird, denn die EU profitiert wie kaum ein anderer Standort von Investitionen aus dem Nicht EU Ausland.

In der Einigung im Rahmen des Trilogs sind entscheidende Aspekte für uns geändert worden zum Positiven. Der Einfluss des Parlaments auf die Einzelfallentscheidung ist nicht realisiert worden. Die letzte Entscheidung in jedem Investitionsfall liegt bei den Mitgliedstaaten, also das Prinzip der Subsidiarität.

Die Einigung im Trilog schafft Rechtssicherheit und erfüllt aus der Sicht der ECR die notwendigen Anforderungen, und deswegen werden wir zustimmen.